Pani Przewodnicząca! Dzięki temu sprawozdaniu możemy wyraźnie wyrazić nasze stanowisko dotyczące nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w krajach bałkańskich. Myślę, że dużym problemem w tym zakresie mogą być pewne naleciałości i uwarunkowania kulturowe. Ciągle zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn obecnych jest aktywnie na rynku pracy, a te, które już na nim są, poprzez stosowanie stereotypów płci mają gorszą sytuację niż mężczyźni. Taka społecznie akceptowalna i sprzeczna z podstawowymi zasadami demokracji nierówność płci musi napotkać nasz zdecydowany protest. W żadnym wypadku nie możemy też milczeć wobec przypadków przemocy stosowanej wobec kobiet ze względu na płeć. Dlatego dobrze, że Parlament Europejski, zwracając się do rządów krajów bałkańskich, precyzyjnie formułuje swoje stanowisko, kierując uwagę na te aspekty dotyczące nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, które budzą nasze największe obawy i zastrzeżenia.